Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, je voudrais dire, de manière très brève, que nous dénonçons tous les horreurs au Darfour et que nous demandons tous que tout soit fait pour que les associations et les ONG qui ont un rôle crucial à jouer dans ces cas là puissent continuer leur travail et ne soient pas expulsées, mais j'aimerais poser une question à M la Commissaire. J'aimerais savoir ce que vous attendez, ce que l'Union européenne attend de l'Union africaine. On a entendu un collègue demander une intervention armée. Dans notre résolution, nous demandons que la Commission et le Conseil intensifient les efforts pour faire pression sur le gouvernement par le biais de l'Union africaine. Dans d'autres pays, nous déléguons la résolution des conflits à l'Union africaine. Nous connaissons la position de l'Union africaine par rapport au cas Al Bachir.

Quelle serait donc la stratégie de la Commission par rapport à l'Union africaine, puisque nous sommes sur le continent africain?